takie piękne słowa, że jeśli nic nie zrobimy, to będzie wojna. Powiem trochę inaczej jeśli zrobimy coś głupiego lub zrobimy coś za wolno, to też będzie wojna. Chodzi o to, żeby robić coś mądrego. Myślę, że tu trzeba powiedzieć bardzo twardym tekstem, aby wspierając Bośnię i Hercegowinę, jednocześnie patrzeć na to, w jaki sposób ten kraj jest wspierany przez inne państwa, na przykład państwa islamskie, które tam eksportują radykalnych

To jest oczywiście pewne niebezpieczeństwo i też o tym należy wiedzieć i o tym mówić.